Le pays est particulièrement instable depuis le coup d'État militaire de septembre 2006, qui a chassé du pouvoir Thaksin Shinawatra, milliardaire populiste, frère de l'actuelle premier ministre, accusé par l'opposition de tirer les ficelles du gouvernement actuel depuis l'étranger et soupçonné de corruption. C'est un blocage constitutionnel qui avait amené les militaires au pouvoir en 2006 et l'on peut craindre aujourd'hui que le scénario se répète. Depuis octobre 2013, l'opposition tente par tous les moyens de déstabiliser le pouvoir en place. La cour constitutionnelle, la justice et la commission électorale sont aux mains de cette opposition sur la base de nominations faites au moment où l'armée était au pouvoir. Le principal parti d'opposition, le parti dit démocrate, semble avoir du mal à admettre que depuis 2001, il a perdu toutes les élections législatives.

Certains vont même jusqu'à dire que le système un citoyen, une voix n'est pas adapté au royaume de Thaïlande. Comme, pour tenter de résoudre la crise, le gouvernement a dissous le parlement pour provoquer de nouvelles élections, le parti démocrate a appelé au boycott de ces élections et ses partisans ont bloqué 10 des bureaux de vote, au risque d'un blocage constitutionnel.

Le pays a besoin de réformes pour s'adapter à l'évolution de la population. Dans ce pays, le revenu par habitant a triplé en vingt ans. Les attentes de la population ont donc profondément changé.

Oui, c'est la démocratie qui est en jeu en Thaïlande.